Panie Przewodniczący! Ze smutkiem przyjęłam decyzję profesora Diamandourosa o rezygnacji z funkcji Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, który przez ostatnią dekadę był podporą współpracy pomiędzy instytucją Ombudsmana a Komisją Petycji, działał na rzecz przejrzystości procedur oraz znacznie przyczynił się do lepszego informowania obywateli w kwestii pełnego korzystania z przysługujących im praw.

2011. Zmniejszyła się liczba wniosków o udostępnienie informacji, co świadczy o użyteczności interaktywnego przewodnika Rzecznika Praw Obywatelskich.

Warto podkreślić, że liczba skarg złożonych przez obywateli, a niewchodzących w zakres kompetencji Rzecznika, była w ubiegłym roku najniższa od dziesięciu lat. Ze sprawozdania wynika jednak, że w dalszym ciągu dostęp do dokumentów instytucji unijnych oraz przejrzystość niektórych procedur są niewystarczające, biorąc pod uwagę, że aż 22 zamkniętych dochodzeń było z tym związanych. Wzrost liczby spraw spowodował także wydłużenie średniego okresu przebiegu procedury dochodzenia o jeden miesiąc w stosunku do 10 miesięcy z 2011 roku, co świadczy o konieczności dalszego usprawniania realizowanych czynności. W podsumowaniu pragnę jeszcze raz pogratulować osiągnięć ostatnich dziesięciu lat na rzecz dobrej administracji Unii Europejskiej i mam nadzieję, że instytucja Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich nie ustanie w usprawnianiu procedur na rzecz pełnego korzystania przez